De veiligheid voor gebruikers gaat vooruit.

Ik hoop van de Commissie gauw te horen wat haar mening is over dat voorstel.